Familienmitgliedern ist es ja bei ohnehin limitierten Besuchen nicht einmal gestattet, Medikamente mitzubringen. Wir fordern die Freilassung dieses Mönches! Ein zweiter schwerwiegender Fall betrifft den Menschenrechtler Tashi Wangchuk. Er kämpft seit Jahren für den Erhalt der tibetischen Sprache und gegen die Unterdrückung der tibetischen Kultur.